Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani si, poslanke in poslanci! Prostovoljno gasilstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo in je še danes temelj protipožarne varnosti. Temelji na vrednotah, humanosti, solidarnosti in vzajemne pomoči. Zlasti na podeželju pa prostovoljna gasilska društva igrajo tudi pomembno socialno vlogo in nudijo pomoč ljudem ne samo v primeru požarov in naravnih nesreč, ampak tudi v drugih stiskah. Tako je prostovoljno gasilstvo dokaz, da ljudje nismo, kot nas hočejo pogosto prepričati liberalci, posameznice in posamezniki, ki jih motivirajo zgolj in samo lastne koristi in maksimizacija teh koristi na račun sočloveka. Ampak smo v prvi vrsti družabna in solidarna bitja, ki jim je ki jim je prirojena solidarnost. Solidarnost se hoče v kapitalizmu zadušiti z ideologijo nenehnega boja vseh proti vsem. Zato se nam zdi v Levici nesprejemljivo, da želi SDS s predlogom zakona o gasilstvu, ki ga obravnavamo danes, status operativnega prostovoljnega gasilca zreducirati na, citiram, "odnos med delodajalcem in gasilcem". Tako zakon s tako dikcijo je usmerjen proti vsem prostovoljnim gasilcem v Sloveniji in že iz čisto načelnih razlogov v Levici ne moremo drugega kot glasovati proti njemu, še preden sploh pridemo do konkretnih zakonskih rešitev. Status prostovoljnega gasilca ni, ne more in ne sme biti odnos med delavcem in delodajalcem, ki temelji na izkoriščanju dela in prisvajanju presežne vrednosti, ki jo delavke in delavci, v tem primeru gasilka in gasilci, ustvarjajo. SDS predlaga, da se delodajalcem, ki zaposlujejo gasilce, znižajo zavarovalne premije in podelijo davčne olajšave. Delavke in delavci, ki so hkrati tudi prostovoljni gasilci, od tega ukrepa ne bodo imeli nobene materialne koristi, razen tega, da naj bi bili po mnenju predlagatelja oziroma da naj bili bolj zaposljivi. Bodo pa imeli konkretno materialne koristi delodajalci, katerim bi s sprejetjem tega predloga še znižali stroške dela in zvišali dobičke. Z doplačilom znižanih premij iz proračuna, kot predlaga SDS, bi se zavarovalne premije gasilk in gasilcev nato izenačile s temi, ki jih je že sedaj plačujejo. Povedano drugače, višji dobički na račun zniževanja stroškov dela bi se plačali direktno iz državnega proračuna. Iz proračuna, iz katerega se plačujejo tudi vsi socialni transferji, šolstvo, zdravstvo in tako naprej. In to še ni vse, na račun nižjih davčnih olajšav za delodajalce, ki jih prav tako predlaga SDS s tem zakonom, bi bil ta proračun še naprej siromašen in denarja za za socialne transferje bi bilo še manj. Skratka, na račun višjih dobičkov delodajalcev vezanih bi SDS siromašil državni proračun in posledično socialne transferje, šolstvo in zdravstvo. Ki se ki se financirajo direktno iz tega proračuna. Sprejetje tega zakona bi imelo negativne učinke za vse tiste, ki potrebujejo pomoč v tej državi, ker na nižanje izdatkov za vojsko v SDS, vemo, da ne bi pristali. Na njihov račun pa bi se okoristil zasebni kapital. To so konkretni materialni učinki tega zakona. Učinki, ki bi se čutili na račun znižanih zavarovalnih premij in dohodninskih olajšav za delodajalce, pri katerih so osebe, ki so hkratke, ki so hkrati prostovoljne gasilke in gasilci, že zaposleni. Predlagani zakon je tako v diametralnem nasprotju z vrednotami solidarnosti in vzajemne pomoči, na katerih temelji prostovoljno gasilstvo. In tega zakona po tehtnem premisleku verjetno ne bi podprla nobena prostovoljna gasilka ali gasilec, ki sta se prostovoljno odločila žrtvovati tudi svoje življenje za to, da bi pomagala drugim. In ki resnično verjameta v vrednote, o katerih govorimo. Domnevna višja zaposljivost tistih prostovoljnih gasilk in gasilcev, ki niso zaposleni, postaja na ravni pobožnih želja predlagateljev. Še zlasti v luči dejstva, da na zaposljivost vplivajo zlasti znanje, spretnosti in druge kompetence, ne pa to, koliko bo delodajalec prihranil na nekem delavcu zaradi davčnih olajšav na podlagi članstva v prostovoljnem gasilskem društvu. Za konec naj povemo, da ni samoumevno, da v požarih, poplavah ali drugih nesrečah na pomoč prihitijo gasilci, ki neustrašno rešujejo ljudi in njihovo premoženje. To je posledica dolgoletne tradicije gasilstva, ki pri nas temelji na prostovoljnem, neplačanem delu. In to ta država pogosto izkorišča za to, da tišči navzdol plače poklicnih gasilcev in da ima lahko v primerjavi z drugimi evropskimi državami razmeroma majhno poklicno gasilsko službo. V Levici smo v preteklem mandatu na to že opozarjali in in zahtevali višje plače za poklicne gasilke in gasilce. Na eni od nujnih sej odbora za obrambo so bili v preteklem mandatu tudi izglasovani sklepi, ki smo jih predlagali v Levici, s katerimi je odbor odbor vladi naložil odpravo plačnih anomalij za dejavnost poklicnega gasilstva. In ti sklepi so bili v začetku letošnjega leta tudi realizirani. In tu je bistvena razlika med nami in SDS stranko. Mi menimo, da morajo biti gasilke in gasilci za svoje delo tudi primerno nagrajeni. SDS meni, da morajo biti za njihovo delo primerno nagrajeni njihovi delodajalci. Seveda - v Levici bomo glasovali proti predlogu zakona. Hvala.